Ce sont des rapports assez pragmatiques qui mettent le doigt sur une réalité, qui est celle d'un monde extrêmement troublé, dans lequel l'Europe doit pouvoir jouer un rôle, y compris d'ailleurs sur le plan militaire. J'entends des collègues s'indigner de la militarisation de l'Union européenne c'est une fable, c'est une vue de l'esprit! J'entends une collègue dire qu'il faut rééquilibrer les choses entre le civil et le militaire dans la politique de sécurité et de défense commune. Mais si on rééquilibre le civil et le militaire dans la politique de sécurité de défense commune, il faut faire beaucoup plus de militaire parce qu'aujourd'hui, la politique de sécurité et de défense commune est quasi exclusivement civile!

La réalité n'est pas exactement celle qui a été décrite par certains collègues et c'est un peu dommage parce que, encore une fois, j'ai acquis mes convictions sur ce sujet au contact des réalités, en exerçant des responsabilités modestes mais dans à peu près chaque zone de crise dans laquelle l'Union européenne est présente. Je vois partout le besoin d'Europe mais d'Europe sous forme de ses États membres, sous forme de la Commission, sous forme de troupes conjointes ou de troupes nationales. J'allais dire, peu importe, soyons pragmatiques. Mais il y a un besoin d'Europe. À mes collègues qui s'inquiètent du découplage avec l'OTAN personne ne remplace l'OTAN en matière de sécurité collective mais en revanche il y a des endroits où l'OTAN ne peut pas intervenir ou des endroits où l'OTAN n'a pas d'intérêt à intervenir.

Et on doit compter sur les Américains? Bien sûr que nous devons être capables d'assumer des responsabilités seuls, c'est exactement ce que je disais dans mon propos liminaire. Il y a des endroits où les priorités ne sont pas les mêmes, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des alliés ou qu'on remet une relation historique en question. C'est simplement un bon sens qui veut que l'Europe doit pouvoir affirmer, afficher et assumer ses priorités et ses intérêts là où d'autres ne sont pas en mesure de le faire à nos côtés.